Monsieur le Président, le maintien de la dérogation accordée à la pêche électrique dans ce règlement fait l'objet d'une vaste polémique, et à raison. Comment cette pêche peut elle être considérée comme une pêche viable écologiquement par l'Union européenne, alors qu'elle est interdite dans un grand nombre de pays dont la Chine, les États Unis ou le Brésil, qui ont souvent des réglementations et des normes moins sévères que les nôtres?

Rien n'a été fait pour déterminer l'impact des décharges électriques sur les juvéniles, sur la fécondité et sur les espèces invasives.

L'impact social est important beaucoup de pêcheurs artisanaux ont mis la clé sous la porte, ou vont le faire si cette pêche n'est pas interdite. Il y a quelques jours, on a appris que la Commission européenne s'était servie d'un rapport de son comité scientifique, technique et économique, prétendant qu'il était favorable à cette pêche. En réalité, ce rapport affirmait le contraire.